Wir sprechen hier von vermeintlich oder tatsächlich unsicheren Kernkraftwerken. Ich möchte mal über sicherere Kernkraftwerke sprechen. Die deutsche Regierung hat sich mit ihrer panikartigen Entscheidung, alle Kernkraftwerke abzuschalten, einige Widersprüche eingehandelt. Erst lässt sich Kanzlerin Merkel als Weltklimaretterin feiern, und dann verzichtet sie auf diese klimaschonende Technik. Jahrelang erklärt die Atombehörde in Genf die deutschen Kernkraftwerke zu den sichersten der Welt. Nun werden ausgerechnet diese abgeschaltet.

Frankreich verlängert die Laufzeit seiner Kernkraftwerke um zehn Jahre und will neue bauen. Finnland, die USA, Großbritannien wollen neue Kernkraftwerke bauen. In Belgien geht gerade ein wegen Fukushima abgeschaltetes Kraftwerk nahe an der deutschen Grenze wieder ans Netz. In Osteuropa laufen veraltete Kernkraftwerke weiter und werden neue gebaut. Japan bringt ein nach Fukushima abgeschaltetes Kernkraftwerk nach dem anderen wieder ans Netz. China baut jetzt 24 neue Kernkraftwerke und will sogar eines im Sudan errichten. Weltweit sind 443 Kernkraftwerke in Betrieb mehr als vor Fukushima. Nebenbei hat die deutsche Energiewende auch noch zu einer Explosion deutscher Strompreise geführt. Die deutsche Atompolitik ist nicht nur im höchsten Maße unsolidarisch gegenüber den Nachbarn Deutschlands, sie führt auch zu weniger Sicherheit und zu höheren Strompreisen für die Deutschen.